hvítskúra lífeyrissjóðina er sú afmörkun sem felst í efni þessarar rannsóknar sem þessum aðilum var falin sem að skýrslunni stóðu það er hér á blaðsíðu fjórtán í skýrslunni í bindi eitt það er afmörkun á efni rannsóknarinnar það er til dæmis sú afmörkun hvernig þeir ættu að koma að þessu máli og það er hér skipunarbréf frá lífeyrissjóðunum sjálfum ljósrit hér af því í skýrslunni og greinargerð þar sem sem raunverulega lífeyrissjóðirnir sjálfir fara fram á það hvað skal rannsaka það sem ég er eiginlega fyrst og fremst að gagnrýna varðandi þetta þennan hvítþvott þó að háttvirtum þingmanni þyki það ekki þvottur þessi skýrsla það er þetta ákvæði hér á blaðsíðu fimmtán um þagnarskyldu og birtingu trúnaðarupplýsinga þar sem kemur fram að stjórnarmenn framkvæmdastjóri og aðrir starfsmenn svo og endurskoðendur lífeyrissjóðs eru bundnir þagnarskyldu um allt sem þeir fá vitneskju um í starfi og leynt á að fara samkvæmt lögum eða eðli máls þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi þetta er sótt í þrítugasta og aðra grein laga hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö um skyldutryggingu lífeyrisréttinda

út af því að nefndarmenn voru tilnefndir af ríkissáttasemjara en launaðir af landssamtökum lífeyrissjóða

laganna um lífeyrissjóðina það sem þeir urðu áskynja um í starfinu og í þessari